Ez a Parlament rengeteg olyan jelentést fogad el, köztük nagyon sok olyan saját kezdeményezésű jelentést is, amelyet utána lényegében senki nem olvas el, nem tájékozott róla, még maguk a megalkotóik sem foglalkoznak vele többet. Az a jelentés, amely most van napirenden, remélem nem ilyen lesz.

Segédkönyv mindazoknak a kollégáknak, akik más intézményekkel, a Tanáccsal, a Bizottsággal jogalkotás során találkoznak, tárgyalásokat, trialógusokat folytatnak. A Lisszaboni Szerződés már nagyon régóta bevezetett egy az Európai Bizottság ellenőrzésére vonatkozó új szabályt, amelynek keretében a Parlament a Tanáccsal azonos jogokat szerzett abban az esetben, amikor a Bizottság feletti ellenőrzést gyakorolja. A régi komitológiai eljárás helyébe a delegált és az implementált aktusok léptek. Ezeknek az átvezetése az, ami tulajdonképpen a mostani Parlamentnek a feladata. Hogy miről van, szó azt akkor lehet megérteni, hogyha világossá tesszük, hogy amikor egy jogalkotási jelentést ez a Parlament elfogad, akkor utána normál esetben elveszíti a befolyását azokon a területeken, ahol delegálta a jogosítványait a végrehajtó szervezetnek, az Európai Bizottságnak. Régen ez így volt, ma viszont a képviselőtársaink, a raportőrök, maga az Európai Parlament, ezen eljárásnak a keretében, a delegációs eljárásnak a részletei keretében tudja megőrizni a befolyását, tudja adott esetben visszavonni ezt a delegációt az Európai Bizottságtól abban az esetben, ha nem tetszik neki valamelyik jogalkotás. Természetesen a delegáció az egy fontos dolog, hiszen a Parlament nem foglalkozhat minden részletkérdéssel. Mi magunk döntjük el, hogy melyek azok a kérdések, amelyeket delegálunk az Európai Bizottságnak, és mik azok, amelyekkel magunk akarunk foglalkozni. Természetesen ugyan a Lisszaboni Szerződés már hosszú ideje életbe lépett, ezen a területen a jogalkotáson való teljes átvezetése ennek kérdésnek még mindig nem történt meg. S a kollégáim, amikor tárgyalnak a Tanáccsal, az Európai Bizottsággal, trialógusokat folytatnak, nagyon gyakran azt látják, hogy a Tanács megbánta azt, hogy a Lisszaboni Szerződésbe ilyen passzusokat tett be, hogy lehetőséget biztosított a Parlament számára az ellenőrzésre. Ez sokszor valóban így van, ugyanakkor azt gondolom, hogy az együttműködés keretében, és szerettük volna, hogyha ezt a jelentést nemcsak a Parlament fogadja el, hanem elfogadja a Tanács is a maga részéről, és kialakíthatunk végre egy olyan sztenderd eljárást, amelynek keretében nem minden egyes alkalommal újra kell a szabályokat megalkotni, hiszen nagyon gyakran a tárgyalásoknak a végén azt mondják, hogy ezek technikai kérdések, ezekkel most már ne foglalkozzunk, ezekkel az ügyekkel már nem kell foglalkozni, egyezzünk meg benne. A Parlament, és tisztelt képviselőtársim ez a lényege ennek a jelentésnek, és erre ad iránymutatást ez a jelentés a képviselőtársaim számára nem adhatja fel a további ellenőrzési jogát. Ragaszkodnia kell ezekben a kérdésekben is ahhoz, hogy megtarthassa az ellenőrzést a későbbiekben. Nem szabad, hogy olyan jogszabályok szülessenek, és holnap elfogadunk három olyan omnibus jelentést is, amelyet a Bizottság terjesztett elénk, amely átvezeti a maradék részén is a jogszabályoknak ezeket a szabályokat, de nem szabad olyanokat elfogadnunk, amelyek ennek nem felelnek meg.

Azzal zárnám, hogy sajnos nem sikerült megegyeznünk a Tanáccsal, nem történt első olvasatos megállapodás ebben az esetben.